Der Bericht zur Europäischen Investitionsbank stellt die entscheidenden Fragen nicht.

Er fragt nicht Warum ist diese Lücke so ungleich verteilt?

Er fragt nicht Warum haben wir keine Nachfrage nach europäischen Produkten?

Er stellt nicht die Frage nach der gemeinsamen Währung, die es verhindert, dass Staaten wettbewerbsfähig werden, die unter den jetzigen Verhältnissen, unter dem Einheitswechselkurs, nicht wettbewerbsfähig sein können. Der Bericht zur Europäischen Investitionsbank erfasst die Ursachen der Krise nicht.